Elnök Úr! Az egységes piac szabályozásának fejlesztése felé, mondja a riport, a jelentés. Hát lenne egy két ötletem, hiába is kerestem őket a jelentésben, úgyhogy nem is tudtam megszavazni, hogy mit kellene még fejleszteni ezen a bizonyos egységes piaci szabályozáson. Ugye minden már szabályozva van, a legendás uborka görbületig bezárólag, csak éppen az nincs szabályozva, hogy akik az áruk szabad mozgása keretében megtermelt árukat előállítják, illetőleg a szolgáltatásokat nyújtják, azoknak milyen minimális életszínvonalat kellene elérniük, és hogy ebben mennyire lenne szükség egységességre, merthogy, mondjuk, ha megnézzük Magyarország és Ausztria életszínvonalát és béreit, sok mindenről beszélhetünk, de egységességről nem. Ezzel tessenek most már végre foglalkozni, hogy ne lehessen az Európai Unión belül 200 meg 300 eurós béreket adni és embertelen körülmények között dolgoztatni embereket úgy, mint a harmadik világban.